Nkurunziza is ook bezig met etnische zuiveringen in zijn leger, waarbij het hele onderscheid tussen Hutu's en Tutsi's weer terugkeert en de repercussies hiervan op de regio kunnen we verwachten. Het destabiliseren van Burundi leidt tot het destabiliseren van de landen eromheen en ik maak mij zorgen dat wij een burgeroorlog tegemoet gaan zien die opnieuw al die landen raakt.